Lors de la dernière session, nous nous sommes intéressés, comme régulièrement, à la question des droits de l'homme, et je voudrais vous parler, en me fondant sur le règlement et en me fondant sur les textes que notre Assemblée a adoptés, de la question des droits de l'homme au Parlement européen.

Welle, s'efforcent en ce moment, devant la juridiction de Luxembourg, de réfuter ma réclamation légitime à, au moins, être entendu!

Mes chers collègues, quelle que soit la diversité de nos opinions, ce qui arrive aujourd'hui pourrait arriver à d'autres et je vous parlerai, Monsieur le Président, de la situation de mon assistant.

Votre administration a fait croire faussement et mensongèrement à la Cour de justice européenne de Luxembourg que le Parlement n'avait aucune réclamation de nature judiciaire contre mon assistant.